Pani Komisarz! Jest czymś absolutnie żenującym, że dochodzi do takiej sytuacji, że ofiara przestępstwa znajduje się w gorszej sytuacji prawnej niż sprawca, niż przestępca.

Podstawowy cel, czyli zagwarantowanie ofiarom przestępstwa ochrony na terenie całej Unii, to naprawdę wielkie wyzwanie dla naszego Parlamentu i instytucji europejskich. Oczywiście wiąże się to z uznawaniem przez sądy i instytucje publiczne państw członkowskich także cywilnych środków ochrony, ponieważ jest to proces oparty na wzajemnym zaufaniu do systemów wymiaru sprawiedliwości. W Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego staramy się krok po kroku tak umożliwiać i ułatwiać współpracę w ramach prawa cywilnego w kontekście transgranicznym, aby było to dla poszczególnych obywateli coraz lepszym udogodnieniem.

Natomiast muszę zwrócić uwagę na jeden niezwykle ważny fakt jeśli obywatele mają z czegoś korzystać, muszą o tym wiedzieć.